Letzter Punkt bleibt die Forschung. Es ist eben unterstrichen worden Europa braucht diesen Standort und muss diesen Standort weiter festigen.

Gestern Erdöl, vielleicht morgen Gas, also ist dieses Thema auch insgesamt globalpolitisch gesehen sehr wichtig. Deshalb möchte ich danken für den Vorschlag und all denjenigen, die dazu beigetragen haben, dass wir hoffentlich morgen eine positive Abstimmung haben.